Hvala, podpredsednik. Strinjam se, z nadomestno poslanko gospo Urh, kar se tiče, prostovoljstva in ravno s tem predlogom vam lahko povem, da se na noben način ne ruši prostovoljstva. Prostovoljstvo je treba podpirati in o prostovoljstvu lahko nehamo govoriti takrat, ko si ti za opravljeno uslugo plačan. Nihče od gasilk in gasilcev ne bi v svoje denarnice dobil niti evra po tem predlogu. Pridružujem se tudi vašim pozivom o darovanju dohodnine, hkrati pa naj to še malo nadgradim, kolegice in kolegi. Vem, da ste vsi lokalpatrioti, vsaj naj bi bili, v Gorenji vasi trenutno gradimo gasilski dom, lepo vas prosim, PGDGV na ena devet ena devet in darujte en evro za še naše gasilsko društvo, pa prosim, ne s službenih telefonov, ampak s privat telefonske številke. Je pa rekla gospa, da manj govorimo, več naredimo. Jaz se strinjam. Škoda, da tega niste rekli predsedniku vaše stranke pred intervjujem za Siol, pa pred intervjujem z gospodom Bobovnikom, ker tam smo veliko slišali, kaj vse je že bilo zamujeno, kaj vse trenutno je in kaj bo treba narediti, nismo pa slišali nobenega operativnega načrta oziroma nismo slišali nobenih zavez, do kdaj bo to narejeno. In zdaj pač vemo, zakaj je ravno LMŠ bila tista, ki je ki ji je najmanj dišalo, če temu rečemo, da bi koalicijsko pogodbo konkretizirali z datumi, do kdaj bo kaj narejeno. Če se ne motim, je tudi predsednik vlade gasilec oziroma je bil, mi tega predloga nismo napisali čez noč, ampak je to predlog, kot smo že rekli, ki je bil v prejšnjem mandatu že sprejet, pa ni šel naprej zato, ker je vlada prej padla in se je zakonodajni postopek končal. Ne ruši pa to nobene solidarnosti, ne ruši to nobenega prostovoljstva, mi dajemo samo minimalno, in to je tisto, da bodo imeli gasilke in gasilci vsaj nekaj pokrito, namesto da si to plačujejo sami. Za nič drugega ne gre. Ne bomo jim plačevali vseh opravljenih ur, ker to se pa strinjam, na ta način bi pa res bilo konec humanitarnosti in pa prostovoljstva.